aan totalitaire regimes zoals dat van Noord Korea en Iran duidelijk maken dat het verder ontwikkelen van kernwapens niet getolereerd kan worden.